Nous ajouterons le chaos au chaos et la souffrance à la souffrance. Avons nous perdu et la tête et le cœur?